Ich will zu vier Punkten noch konkret Stellung beziehen.

Ich bezweifle, ob in Europa mehr Öl notwendig ist.

Das heißt, es geht um den Weg raus aus dem Ölverbrauch. Den kann man in der Industrie, bei den Privathaushalten, bei Heizung und bei anderen Bereichen, bei der Ölverstromung nachvollziehen, aber klar ist, dass ein Bereich sensibel bleibt der Transportbereich. Flugzeuge, für Menschen, für Güter, LKW werden trotz der Entwicklung unserer Schienenwege in den nächsten Jahrzehnten auf Öl angewiesen sein. Da kann man Energieeffizienz steigern, bedarfsmindernd wirken, einen Teil verlagern und vermeiden, aber ohne Öl wird der Transport im Luftverkehr und im Straßenverkehr mit LKW in den nächsten Jahrzehnten nicht gehen. PKW Wir setzen derzeit das Thema erneuerbare Energien auch im Transportbereich um 10 im Jahr 2020 sind der von uns gemeinsam verfolgte Wert. Wir haben in der Europäischen Union, in den Mitgliedstaaten derzeit mehr als 200 Millionen zugelassene PKW. Wenn es gelingt, 2020 davon fünf Millionen mit Elektromobilität auf den Straßen zu haben, wäre dies ein großer Erfolg. Bleiben aber immer noch 200 Millionen, die mit Öl über Diesel und Benzinmotoren betrieben werden. Das heißt, die Elektromobilität ist im Werden, aber in den nächsten Jahrzehnten bleibt Öl wenn man die individuelle Mobilität akzeptiert, und wenn man an der Fahrzeugproduktion Interesse hat bei aller Effizienzsteigerung notwendig. Deswegen brauchen wir auch in Zukunft für eine relativ lange Zeit Öl und sollten die Abhängigkeit von Drittstaaten nicht auf 100 steigern, zumal Drittstaaten oftmals unserer Autorität und unseren Sicherheitsvorgaben weniger genügen als Mitgliedstaaten und die hier arbeitenden Unternehmen in der Europäischen Union.

Wer von vorneherein auf Vorlösungen setzt, sozialisiert oder verallgemeinert das Verursacherprinzip und senkt damit das Interesse von Unternehmen an der Schadensvermeidung.

Drittens, die Frage, ob im Steuerrecht unserer Mitgliedstaaten entsprechende Rückstellungen für künftige mögliche Haftung und Schäden entsprechend weit gediehen sind, und erst viertens kommt für mich die Umlage in Form des Fonds in Frage. Ich will abschließend in der Tat auf das Thema Arbeitsplätze eingehen. BP, Shell, Total und andere sind große europäische Arbeitgeber mit wichtigen Arbeitsplätzen, da geht es um Existenzen.

Da geht es um die Frage des Börsenwerts und gewisser möglicher Veränderungen. Klar ist, BP mit Sitz in Europa ist für uns ein Ansprechpartner, den man in die Verantwortung nehmen kann, während eine Veränderung in der Aktionärsstruktur ich will jetzt nicht zitieren, was mit chinesischen Staatskonzernen hier an Vermutungen entsteht die Position Europas zwischen Politik und Privatwirtschaft bei allen Fragen der Sicherheit eher nicht verstärkt.